Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, non c'è dubbio che nel Parlamento Lei avrà un alleato. Il Parlamento ha lavorato già nella scorsa legislatura con grande entusiasmo per realizzare questo meccanismo di protezione civile europea e le catastrofi naturali che tanti Stati membri hanno affrontato, e continuano ad affrontare, ci dicono che serve una risposta più forte. Siamo perfettamente consapevoli che quello che c'è non basta. Come Lei ha detto, le capacità nazionali da sole non bastano e lo dimostrano, come ha ricordato, le 16 volte in cui il meccanismo è dovuto intervenire durante quest'estate soltanto per gli incendi. Bisogna migliorare la capacità di reagire, bisogna che prevenzione e preparazione siano le nostre priorità. I cittadini europei sono dalla nostra parte, stanno con noi, ci chiedono questo, vogliono qui vedere più Europa, molta più Europa. Anch'io credo che sarebbe una cosa bella, forse, avere un meccanismo di protezione civile europeo vero e proprio, però sappiamo anche che la responsabilità primaria per rispondere a questi disastri è degli Stati membri, tant'è che nella scorsa legislatura la sussidiarietà ha dovuto essere la nostra stella polare per poter mettere in campo questo meccanismo. Allora io credo che, se questo deve e può essere il nostro obiettivo, bisogna anche essere molto pragmatici e quindi penso che dovremmo cominciare da quello che Lei ha detto, perché noi dobbiamo assolutamente migliorare rapidamente. Quindi quello che è già in campo lo possiamo migliorare, possiamo migliorare la collaborazione tra e con gli Stati membri, possiamo semplificare le procedure, dobbiamo aumentare il cofinanziamento e gli strumenti di finanziamento ma soprattutto, ripeto, dobbiamo fare presto.